frú forseti ég býð hæstvirtur landbúnaðarráðherra velkominn heim úr frægri kanaríferð þar sem hann fundaði á klörubar með framsóknarmönnum í skugga skoðanakannana og annarra atburða hér heima en gott að fá hann heim aftur ég er með mikilsverða fyrirspurn til ráðherrans og spyr hann hvort unnið sé að sameiningu landgræðslu ríkisins og skógræktar ríkisins ef svo er hvenær er stefnt að sameiningunni ég spurði hæstvirtur ráðherra að því fyrir tveimur árum hvort til stæði að sameina þessar stofnanir og hvort undirbúningsvinna að slíkri sameiningu væri hafin þar sem stofnanirnar vinna að mjög svipuðum markmiðum og voru upphaflega ein og sama stofnun og unnu eftir sömu lögum við þá sameiningu yrði að sjálfsögðu að fara í á jafnréttisgrunni og svo framvegis og rökin fyrir því væru mjög mörg hæstvirtur ráðherra svaraði þannig til að hann útilokaði ekki að til þeirrar sameiningar gæti komið og fara þyrfti rækilega yfir það mál eins og hann orðaði það því spyr ég hann að þessu núna undir lok kjörtímabilsins hvort þeirri vinnu hafi fleygt eitthvað fram hvort hafið sé einhvers konar undirbúnings eða sameiningarferli af því að það mundi að mínu mati ef vel til tækist skila sér í skilvirkara og markvissara starfi beggja stofnana sem vinna að sömu markmiðum í grunninn sem er að græða upp landið og efla skógrækt í landinu nýjar og öflugar aðferðir kæmu til sögunnar aukin kynning á kortum og mikilvægi skógræktar og landgræðslu og þekkingarflæði á milli þessara tveggja stofnana þar sem býr eftir áratugastarf mikil og verðmæt þekking á þessum málum sem skipta okkur íslendinga mjög miklu máli nýja stofnunin mundi þá til dæmis hafa eftirlit með framkvæmdaraðilum á þessum sviðum og stunda rannsóknir og þróun samhliða því þetta væri því mjög

ef að vel til tækist og ef farið væri í samvinnuna á jafnréttisgrunni landgræðslan er umfangsmikil starfsemi en starfsemi skógræktarinnar er það ekki að sama skapi í raun hefur starfsemi hennar þynnst svolítið út að því leyti að mörg staðbundin skógræktarverkefni eru í gangi sem heyra ekki beint undir skógræktina beint og svo framvegis ég held því að mikilvægt væri að stokka þetta upp sameina stofnanirnar á jafnréttisgrunni og úr yrði mjög öflug vísinda rannsóknar og landgræðslustofnun sem mundi þjóna okkur íslendingum og jarðarbúum öllum mjög vel á tímum örra loftslagsbreytinga sem að sjálfsögðu hafa mikil áhrif líka á gróðureyðingu minnkandi gróðurþekju jarðar og svo framvegis þetta er mikið umhverfis og landbótamál á ferðinni